þingskjali þúsund þrjátíu og sex eins og kemur fram á því þingskjali þá fékk nefndin gesti til sín og fékk umsagnir og þar er frumvarpinu líka lýst og helstu breytingum sem það gerir nefndin bendir á að alþýðusamband íslands og samtök atvinnulífsins styðja frumvarpið varðandi þann þátt sem snýr að aðgerðum ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamningana seðlabankinn hvetur til aðhalds í opinberum fjármálum en af því tilefni vill nefndin árétta að frumvarpið er liður í framkvæmd skynsamlegra kjarasamninga sem í heild sinni stuðla að stöðugleika í frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar sem varða skattalega meðferð gengishagnaðar og gengistaps afdráttarskatt á arðgreiðslur til erlendra aðila með takmarkaða skattskyldu og staðaruppbót starfsmanna þróunarsamvinnustofnunar íslands erlendis eftir ábendingu fjármálaráðuneytisins leggur nefndin til nokkrar breytingar til viðbótar við frumvarpið en tekið skal fram að fulltrúi vinstri hreyfingarinnar græns framboðs óskaði eftir því við afgreiðslu málsins að ríkisskattstjóri gæfi álit sitt á þeim og enn fremur þeirri breytingu sem nefndin leggur til á ákvæðum frumvarpsins um skattalega meðferð gengisbreytinga sem áður hefur verið gerð grein fyrir fyrsta viðbótin kemur fram í b lið öðrum tölulið og a lið fjórða tölulið breytingartillagna nefndarinnar og er ætlað að árétta hvernig standa skuli að skattalegri meðferð gengishagnaðar sem myndast við innlausn hlutdeildarskírteina í erlendum gjaldmiðli í ljósi nýlegs úrskurðar yfirskattanefndar númer sjötíu tvö þúsund og átta sem ástæða þótti til að bregðast við önnur viðbótin kemur fram í b lið þriðja tölulið breytingartillagnanna og snertir meðferð ónýtts persónuafsláttar þegar honum er ráðstafað til greiðslu fjármagnstekjuskatts samkvæmt reglum annarri málsgrein a liðar sextugustu og sjöundu grein tekjuskattslaga tilgangur breytingarinnar er að gera skattleysismörk gagnvart fjármagnstekjum áþekk því sem á við um aðrar tekjur þriðja viðbótin kemur fram í b lið fjórða tölulið breytingartillagnanna en þar er lögð til breyting á skattlagningu kaupskipaútgerðar til samræmis við a lið sjöttu greinar frumvarpsins sem gerir ráð fyrir að tekjuskattur hlutafélaga og einkahlutafélaga lækki úr átján prósent í fimmtán prósent fjórða viðbótin kemur fram í a lið þriðja tölulið breytingartillagnanna og felur í sér breytingu á orðalagi í samræmi við ábendingar svæðisskrifstofu fatlaðra á reykjanesi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson skrifar undir álitið með fyrirvara gunnar svavarsson og paul nikolov voru fjarverandi við afgreiðslu málsins grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og styður málið undir álitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur